Debemos trabajar conjuntamente con la comunidad internacional para encontrar una solución al conflicto incivil en Siria y el resto de la región que permita restablecer la seguridad y la paz en ese país, eliminando de raíz el terrorismo del EIIL. Evidentemente, debemos trabajar incansablemente para evitar la radicalización de los ciudadanos que viven en la Unión Europea, utilizando de manera prioritaria las medidas de integración, necesarias e imprescindibles, como primera línea de prevención, y el informe Dati avanza con decisión en esta línea. Pero también es necesario e inevitable tener una estructura conjunta, profundizar en la cooperación policial, y que ello nos lleve a una policía federal europea que se pueda acoger a un código penal europeo ―que ya prevé el Tratado de Lisboa― y, en el mismo sentido, debemos poder avanzar más en las políticas comunes ―que ya deberíamos tener―, como la política común de asilo o la política común de inmigración, y dotar de un verdadero sentido de Estado a la política de cooperación y desarrollo. A lo largo de nuestra historia, Europa ha tenido que batallar contra la barbarie y el sinsentido en muchas ocasiones, pero Europa ha logrado siempre permanecer, evolucionando hasta donde nos encontramos hoy.

Europa y la democracia perdurarán